Herr Präsident, Frau Kommissionspräsidentin!

Aber es hat auch wie ein Brennglas auf die Probleme der Europäischen Union, die sich verstärkt haben, gezeigt. Die soziale Spaltung nimmt immer mehr zu Hunderte, Tausende, Millionen Menschen auf unserem Kontinent haben ihren Job verloren, sind arbeitslos. Die Steuerlast der Arbeitnehmer steigt, während die Steuerlast der großen Konzerne durch Steuertricksereien und Steueroasen weiterhin ganz gering ist, und die Profite auf der anderen Seite massiv steigen.

Es sind die Regierungen von Ungarn und Polen, die die europäischen Grundrechte kaputtmachen und in ihrem Land schrittweise zerstören. Wir müssen hier dagegen vorgehen. Die Migration zeigt, dass wir kein gemeinsames Vorgehen schaffen. Es ist eine Schande von Moria, dass einzelne Regierungen hier in Europa weiterhin blockieren. Das müssen wir ändern. Ich glaube, das sind die Themen, die wir nächstes Jahr ändern müssen, wir gemeinsam.